Uproszczenie europejskiego prawa zamówień publicznych niewątpliwie leży w interesie wszystkich państw członkowskich.

Kryzys gospodarczy przekłada się mocno na stosowanie kryteriów finansowych kosztem jakości podczas wyboru ofert. Ciekawym rozwiązaniem może więc być propozycja wprowadzenia konieczności udzielania zamówień ofercie najkorzystniejszej ekonomicznie, zapewniając tym samym optymalne wykorzystanie środków. Zapewnienie przejrzystości, niedyskryminacji i konkurencji to nadrzędna zasada działania regulacji w zakresie zamówień publicznych. Wsparcie Komisji dla procesu udzielania zamówień publicznych poprzez promowanie sprawdzonych procedur i metod, poprzez organizowanie wymiany doświadczeń, programy szkoleniowe może również przyczynić się do podniesienia ich jakości. Na uwagę zasługują propozycje ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorstw, na przykład zasada wymogu oryginalnych dokumentów wyłącznie od zwycięskich oferentów. Licząc także na wzrost zamówień publicznych dokonywanych on line, głosowałem za przyjęciem tego sprawozdania.